Mais, je voudrais m'intéresser à la question des taux réduits, car c'est un sujet politiquement extrêmement sensible sur lequel ce Parlement européen vous a souvent sollicité.

Plutôt que de débattre et de négocier autour d'une annexe, vous proposez d'accorder davantage de flexibilité aux États membres, avec le risque d'avoir une géométrie totalement variable selon les États membres et donc un impact sur une logique du marché intérieur qui, elle, sera remise en question. Cela permet, cela dit, de répondre à un certain nombre de préoccupations, notamment la question des taux zéro sur un certain nombre de produits ou l'alignement de la fiscalité du livre papier sur le livre numérique qui, du point de vue de la culture, est un enjeu tout à fait essentiel. Je veux, cependant, attirer votre attention sur deux points.

Enfin, je pense que, du point de vue de l'impact transfrontalier sur un certain nombre de produits, cette flexibilité laissée aux États membres nous appellera à mettre en place des mécanismes permettant de contrer les effets de cette concurrence qui pourrait s'installer dans les zones frontières.